2004. En diez años, el presupuesto se ha multiplicado casi por diez, aunque deploro que la senda de refuerzo presupuestario, en tareas tan fundamentales, no haya continuado entre Hércules II y Hércules III. De todos modos celebramos y nos felicitamos de los resultados que se han ido consiguiendo en la lucha contra el contrabando

Celebramos también que se refuercen los indicadores clave de rendimiento, aunque tal vez convendría para la próxima vez proponer objetivos concretos, como porcentajes u otros criterios, para verificar la mejora de estos objetivos, al igual que en otros sectores como, por ejemplo, la seguridad vial.

Por ejemplo, en política de transporte, estamos acelerando y desregulando los puertos, incluso con el riesgo posible que representan programas interesantes como Blue Belt De todos modos, me pregunto ¿será Hércules capaz de prevenir y proteger contra el fraude que la propia Troika ha creado, deprimiendo países y economías enteras y obligando a sumergirse a sus economías, con las consiguientes pérdidas de recursos del IVA? Los ciudadanos sabemos que el monto y las consecuencias de la corrupción ascienden ya a un millón de euros.